Pan za każdym razem, kiedy na tej sali wykorzystuje się tę debatę do usprawiedliwiania komunizmu. Pan poseł Zarianopoulos czy pani poseł Forenza mogą nadawać partiom, w których działają, dowolne nazwy.